Voglio ricordare che l'Unione europea non vuole in alcun modo chiudere la porta al popolo turco, che resta un popolo amico con cui cerchiamo costantemente il dialogo e l'apertura. Al tempo stesso, non possiamo voltarci dall'altra parte davanti ad azioni che vanno nella direzione opposta ai valori che sono alla base della costruzione europea. Libertà di stampa, libertà d'espressione e separazione dei poteri sono diritti fondamentali imprescindibili per chi vuole entrare nell'Unione, così come la pena di morte rappresenta una linea rossa invalicabile. Voglio altresì ricordare al Presidente Erdogan che l'Europa non è un continente islamofobo. In Europa vivono milioni di cittadini di religione islamica, che hanno la piena libertà di esercitare la loro fede e che non sono in alcun modo discriminati. Così come sancito dall'articolo 17 del trattato, il Parlamento europeo con le altre istituzioni promuove attivamente il dialogo interreligioso e ne sono testimonianza le tante iniziative alle quali hanno partecipato da protagonisti autorevoli esponenti della comunità mussulmana. Domani incontrerò in questo Parlamento il Gran Muftì d'Egitto, la massima autorità religiosa islamica del suo paese.